Glejte, teza, ki jo je zdajle razvil spoštovani poslanec LMŠ-ja, da je govoriti o zaostrenih gospodarskih pogojih, vključno z napovedmi recesije, zastraševanje slovenskega gospodarstva in da je slabo za gospodarstvo in za vse, ta pa je res malo prehuda, no. Poglejte, prvič, podjetniki, vsaj izvozno podjetništvo, verjemite, bolj podrobno spremljajo gibanje v naših, partnerskih državah kot verjetno velika večina tukaj prisotnih poslank in poslancev. drugo, kar pa je, proračun, ki je danes pred nami, in prav o tem sem govoril , pa temelji na ocenah, na projekcijah gospodarskih gibanj, ki so pričakovana v zajetem obdobju. To se pravi so bistven temelj tega, o čemer pravzaprav danes sploh odločamo, ne. In če si pred tem zatiskamo oči, ne vem, kako si predstavljate, da se bo, sprejel realen proračun. Kajti potem pridemo do take točke, kot smo ji bili priča na začetku, ko je, gospod Šarc rekel, da je, tista vlada dva štiri do dva osem kriva za to, da se, smo sedanjem stanju, ne, da, da je bila previsoka poraba. Gospe in gospodje, previsoka poraba je nastala z rebalansom proračuna po padcu tiste vlade, ko je prišel Pahor, je dvignil, javno porabo z rebalansom kljub temu, da so se ravno tako kot zdajle že kazali obrisi bolj temni na obzorju z osemsto milijonov evrov, ne. In zaradi tega je potem, zgodba šla, tako kot je šla. Verjamem pa, da se gospod Šarec tega ne spomni, ker je bil takrat prezaposlen s podpisovanjem tiste razvpite peticije proti cenzuri pet, sedem, ena, s katero se je blatilo Slovenijo tujini, češ da bodo ogrožene človekove pravice, če bo Slovenija vodila Evropsko unijo, ne. To pa je zelo žalostno in veliko pove o tistih, ki so to počeli, Slovenija pa, kot veste, je tisto svojo nalogo izjemno, izjemno dobro opravila. Jaz samo upam, da jo bo tudi naslednjič tako.